Signor Presidente, onorevoli colleghi, sviluppo sostenibile nelle politiche commerciali significa, prima di tutto, tutela dell'ambiente e difesa dei diritti umani e dei diritti sociali. Nel lessico del commercio internazionale questi sono nominati però come barriere non tariffarie, un'espressione che contiene troppo spesso un'indicazione politica chiara, che si traduce nel primato del diritto al profitto sui diritti, appunto, civili, sociali e umani. I diritti delle donne sono diritti umani e lo sguardo di genere dovrebbe essere trasversale a qualunque questione politica, ce lo ricordano anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma sappiamo che è la politica femminista che ha nominato per prima l'istanza di soggetti che la storia maschile ha accuratamente molto a lungo silenziato.

Ricordo che dovremmo parlare di trattati commerciali a partire dalla lotta alle discriminazioni di genere, dalla difesa dei diritti del lavoro e dell'ambiente e non nonostante essi.